Señor Presidente, señor Comisario, asuntos como el desempleo, el desarrollo rural, la agricultura, la pesca, el transporte, el fomento de las energías renovables y la protección del medio ambiente son esenciales para nuestras islas, regiones montañosas y regiones poco pobladas. Necesitamos una estrategia integrada y coordinada con el objetivo de contribuir de forma coherente a su desarrollo. Estas zonas disponen de un gran potencial de desarrollo económico y social que no podemos desaprovechar. Al mismo tiempo, para que ello sea posible, debemos compensar las desventajas derivadas de su particular situación geográfica y demográfica.